Sehr geehrter Herr Präsident, geschätzte Kolleginnen und Kollegen!

Japan ist zum Glück genauso wie die Mitgliedstaaten der Europäischen Union eine freiheitliche Demokratie, in der Menschenrechte gelten, in der wir eine Marktwirtschaft haben. Es gibt leider viel zu wenige Länder auf der ganzen Welt, in denen das der Fall ist.

Aber wahr ist auch Seit Jahren haben wir den so genannten High Level Dialog mit Japan, der zu überhaupt keinem Ergebnis geführt hat. Spannenderweise war das Ergebnis dann nicht, dass dieser High Level Dialog zu einem erfolgreichen Ende geführt werden sollte, sondern die Antwort Japans und der Kommission war, ein scoping exercise um ein Freihandelsabkommen zu starten.

Und wir müssen betteln und ächzen und alles dafür tun, dass wir jetzt einen ganz kleinen Zugang zum japanischen Markt bekommen.

Gleiches gilt für das Thema Autos der Kollege Lange ist bereits darauf eingegangen Natürlich sind die Importzahlen japanischer Autos in die Europäische Union nicht viel größer als unsere Exportzahlen in Richtung Japan.

Auch das zeigt Wir brauchen hier faire Bedingungen, bevor wir Verhandlungen aufnehmen. Das Nächste, was mir am Herzen liegt Ich wünsche mir, dass wir keine Endlosverhandlungen führen. Wenn wir Verhandlungen aufnehmen, dann muss auch sichergestellt sein, dass die Kommission genügend Ressourcen hat, diese Verhandlungen auch zeitnah zu einem Ende zu führen.

Ich wünsche mir, dass die Kommission genügend Personalressourcen investiert, um auch bei dem Freihandelsabkommen mit Japan wirklich zu Ergebnissen zu kommen, dass wir nicht fünf oder zehn Jahre verhandeln und dann ergebnislos dastehen, sondern dass das Verhandlungen sind, für die es einen festen Fahrplan gibt. Dass man vereinbart, dass man diese Verhandlungen innerhalb von ein, zwei, spätestens drei Jahren abschließt, bevor es dann sowieso auf europäischer Seite leider noch mal ein Jahr dauert, bis wir die Übersetzungen haben. Ein weiteres Thema übrigens, wo ich dem Herrn Kommissar sehr dankbar wäre, wenn er dieses Thema in der Kommission mal angehen könnte.

Auch das ist ein Thema, wo wir in der Kommission deutlich mehr Ressourcen bräuchten. Zum Ergebnis Ich wünsche mir, dass wir Verhandlungen mit Japan beginnen. Aber ich wünsche mir, dass wir als Europäisches Parlament vorher klar einbringen, was wir sagen wollen, und dass die Kommission dann alles daran setzt, diese Verhandlungen auch in einem angemessenen Zeitraum zu Ende